Señor Presidente, la semana pasada, el primer ministro italiano pedía perdón a aquellos ciudadanos que se habían visto obligados a abandonar el país debido a la crisis económica.

sin embargo, nuestro Gobierno no actúa, resta importancia a este éxodo masivo de jóvenes formados y, además, trata de normalizar este grave fenómeno utilizando eufemismos como aventura o movilidad exterior.

La generación que se está yendo debería ser la responsable de tomar las riendas del país para afrontar la salida de la crisis en la que estamos inmersos y, con su marcha, estamos perdiendo a quienes deben construir el futuro. Esta alarmante situación se une a los obstáculos que los jóvenes están encontrando para continuar su formación los recortes en educación, la subida de las tasas universitarias y el continuo ataque del Partido Popular a la educación pública. Es hora de reaccionar de una vez por todas y de que el Gobierno tome medidas y considere aquellas que hemos propuesto los socialistas para frenar el paro juvenil, para parar el éxodo en nuestro país y para facilitar el regreso de aquellos que lo deseen lo antes posible.